Gospodine predsjedniče, drago mi je da mogu govoriti danas o temi koja se odnosi na Vijeće za ljudska prava Ujedinjenih naroda zato što sam prije nekoliko godina kao državni tajnik u tadašnjoj hrvatskoj Vladi imao čast da budem prvi dužnosnik koji je branio izvješće Republike Hrvatske koje se podnosi, a u okrilju Vijeća za ljudska prava, u kontekstu univerzalnog periodičnog pregleda stanja ljudskih prava. I osobno znam da je mehanizam koji su Ujedinjeni narodi instalirali u Ženevi izuzetno bitan za globalni pregled stanja ljudskih prava. U tom pogledu Europska unija, kojoj je poštovanje ljudskih prava jedna od temeljnih vrijednosti, u tom procesu igra izuzetno važnu i bitnu ulogu i zato smatram da su i zaključci Vijeća, koji su bili svojevrsna priprema naše današnje rasprave prije nego što krenu dijalozi i aktivnosti u Ženevi, na pravi način istaknuli one zemlje i ona područja koji, tematski gledano, trebaju biti prioriteti Europske unije. Suglasan sam s nekoliko kolega koji su u današnjoj raspravi spomenuli vrlo zabrinjavajuću situaciju u Siriji, gdje su najteža kršenja ljudskih prava u tijeku zadnjih nekoliko godina. Isto tako, dijelim zabrinutost kada je riječ o Demokratskoj Narodnoj Republici Koreji, a posebno su zabrinjavajuća stanja ljudskih prava u Iranu, gdje smo svjedoci kontinuiranim egzekucijama u proteklih nekoliko mjeseci. Smatram da moramo voditi računa i o ljudskim pravima u zemljama koje su našem bliskom susjedstvu pa zbog toga smatram da je dobro da je u fokus naših pozicija stavljena situacija glede ljudskih prava u Bjelorusiji, a jednako tako vodimo računa i o onome što se zbiva u Ukrajini, u krajnjoj liniji na Krimu, o čemu smo govorili danas i u nekim drugim temama, tako da mislim da idemo sa snažnom pozicijom i vjerujem da će zemlje koje su članice